Domnule președinte, aș începe prin a i felicita pe raportorii noștri, doamna Grossetête, domnul Tănăsescu și doamna Aguilera García. Activitatea mea în domeniul sănătății publice a avut rezistența antimicrobiană în centrul de interes și doresc să subliniez că utilizarea incorectă și excesivă a medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar a fost și este una dintre principalele cauze pentru care avem astăzi superbacterii care nu mai răspund la antibiotice. Am lucrat ca raportor alternativ pe raportul privind noul plan european de acțiune împotriva rezistenței antimicrobiene și pot să vă spun că estimările pentru 2050 ale efectelor acestei situații sunt sumbre. Salut prevederile prin care utilizarea profilactică a antibioticelor va fi interzisă și încurajez utilizarea corectă și prudentă a medicamentelor de uz veterinar la recomandarea medicilor veterinari. Trebuie crescut și gradul de conștientizare al cetățenilor cât și al celor implicați în sectorul agricol și al profesioniștilor din medicina veterinară cu privire la riscul automedicației sau administrării imprudente de antibiotice.